W przedłożonym przez Komisję Spraw Zagranicznych projekcie rezolucji w sprawie kompleksowego monitoringu Chorwacji obok klasycznej unijnej nowomowy w stylu

W dalszej części Parlament domaga się zastosowania istniejących instrumentów do walki z korupcją celem bezstronnego i pomyślnego prowadzenia spraw sądowych i wydawania wyroków. Domagamy się również reformy wymiaru sprawiedliwości i podjęcia walki z przestępczością zorganizowaną.

Po jego lekturze budzi się wątpliwość, czy Chorwacja jest na pewno gotowa do wejścia w struktury Unii Europejskiej i czy w perspektywie średnioterminowej nie będziemy mieli do czynienia z problemem podobnym jak na Cyprze, o którym dzisiaj dyskutowaliśmy.